Frau Präsidentin, liebe Kommissarin! Das Auto mordet unsere Städte! Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten! das hat vor 43 Jahren, im Jahr 1972, der damals sehr junge Oberbürgermeister von München, der Sozialdemokrat Hans Jochen Vogel, gesagt. Selbst wenn morgen alle Autos elektrisch angetrieben werden und alle Energie aus erneuerbaren Energien kommt, würde das Morden der Städte weitergehen. Denn in Deutschland werden jeden Tag 100 Hektar unter Beton und Asphalt verschwinden. Das will auch die deutsche Bundesregierung auf 30 Hektar senken. Am 8. Oktober haben die 28 Verkehrsminister der Europäischen Union die Roadmap Bicycle einstimmig beschlossen auch der deutsche Verkehrsminister hat seine Hand gehoben. In diesem Bericht steht, dass mehr als die Hälfte des Güterverkehrs in den europäischen Städten auf Cargo Bikes verlagert werden kann. Man stelle sich vor In München, in Paris, in Berlin, in London würde die Hälfte des Lkw Verkehrs verschwinden das wäre eine schöne Vision, Frau Kommissarin! Was können Sie tun, um hier Anreize zu schaffen, damit die Cargo Bikes auch diese Breite bekommen, die sie brauchen?